Danes smo zelo dobro, ker je lep delno sončen dan. Prejšnji teden pa se je vleklo mrzlo vreme, imeli smo potrebo po kurjavi. Morali smo kuriti in se, držati v hišah. Seveda sem moral za zakriti z rastočo folijo tudi moje tri marelice, vendar ne vem, če sem jih uspel obvarovati njih cvetove. Bila je pozeba, saj so temperature bile tudi do minus šest stopinj. Vemo pa, da smo Gorenjci imeli srečo, ker nismo imeli snega, ker bi sneg še, znižali jutranje temperature, tako da, recimo, Babno polje in pa Bloke so imeli do dvajset centimetrov snega. S tem so se temperature spustile zelo globoko, rekordno na minus dvajset stopinj. Takih niso namerili niti leta tisoč devetsto sedemdeset. In ta rekord je absoluten, odkar merijo temperature. k nižjim temperaturam je odločno pripomogla snežna odeja. Torej Gorenjci brez snežne odeje smo to krizno obdobje preživeli precej bolje. Kaj naj potem še povem? v službi so se temperature v naših proizvodnih halah zelo spustile. Vendar dejansko stanje ozračja pri nas ni bilo tako alarmantno, ker gorijo velike ogrevne peči. In s tem se temperatura ozračja v našem Acroniju dvigne, seveda ne v vseh kotičkih, ampak zavladale so skoraj zimske razmere. kaj naj povem, da recimo trava naša tu okoli po poljih je že krepko ozelenela. ampak padavin, dežja je bilo zelo premalo. Čakamo deževno obdobje, ker imamo zelo plitvo, savsko dno, se pravi, naša ruša je zelo oslabljena in je obdelovanje zemlje samo dobrih dvajset centimetrov, ker tu po naši dolini je potoval Savski ledenik in se ni naložilo zadosti humusa. Recimo, ko se mi spustimo po dolini proti že Podbrezjem in Naklem in Kranju, se potem razširi dolina in je v preteklosti v geoloških dobah nastajalo humusa odločno več, zato so recimo okolice Podbrezij že zelo močno rodovitna polja, ki se razširijo pri Naklem in se potem še razširijo in je zemlja globlja in jo je možno globlje tudi orati, v področju Kranja, Šenčurja, Cerkelj. In so tam prva rodovitna velika polja in zato so tam tudi največje kmetije. Tudi desno na savskem bregu proti Žabnici in Škofji Loki se dolina odpre in tam so tudi velika, kmetijska zemljišča in tudi velike enodelne kmetije. Recimo prav naselje Žabnice, vemo, da ima značilno postavljene hiše, ki so usmerjene vzdolž glavne ceste proti Škofji Loki v smeri, kakor je, leži tudi njihovo polje. Pravijo zgodovinsko, da je to že stara rimska naselbina in so te kmetije ohranjene in nerazdrobljene tudi do današnjih dni. Kmetijstvo naši zgornji Savski dolini je razdrobljeno in odvisno precej od pašništva. Tudi v našem kraju v Žirovnici imamo nekaj obdelovalnih površin, se pravi njivskih in pa košnih. Seveda sčasoma so ljudje opustili njive in se večinoma kosi. Pašništvo pa imamo v dolini Završnice proti Zelenici na vrhu je tudi izvir naše, Završnice, to je reka, ki je v dolini na koncu tudi zajezena in imamo manjše jezero, veliko tristo metrov. Njegova volumska vsota, kubičnih metrov je pa približno milijon kubičnih metrov. Od Završniškega jezera je potem cevovod izpeljan tristo metrov višinske razlike proti reki Savi, kjer je hidroelektrarna, visokotlačna. In sicer je bila to prva hidroelektrarna, narejena na Gorenjskem, in to v času Avstro-Ogrske leta tisoč devetsto dvanajst. To se pravi, dve leti pred začetkom prve svetovne vojne. V tej elektrarni so, proizvodnjo začeli tega omenjenega leta in naredili prvo distribucijsko omrežje in tudi naša vas Žirovnica, ki leži poleg, je bila ena prvih vasi, ki je bila elektrificirana. Seveda so potrebe v takratnem gospodinjstvu bile po razsvetljavi, kasneje pa so, kmetje začeli priključevati tudi prve motorje, ki so gnali mlatilnice, cirkularje, žage in tako naprej. V tej dolini Završnice, o kateri sem že govorili, je bila pravzaprav naša prva industrijska cona, kot bi dejali danes. V resnici pa so tam stale Fužine, bili so mlini, bile so žage, potem smo, vodno energijo koristili za obrt predenja in česanja volne. Ta obrt je kot spominski muzej, v obratovanju tudi danes. Žage, mlini so izginili, kovačija izginila in, nastala je v Žirovnici nova industrijska cona na rodovitni zemlji. Seveda, od ozke struge so se ljudje umaknili na ravna polja, vendar nas sedaj pelje v drugo skrajnosti. Več se ne zavedamo, da je kmetijsko površino treba očuvati, ker, samo na njivah in na obdelanih poljih mi lahko pridelamo kvalitetno svojo hrano. Mi moramo stremeti pravzaprav k temu, da smo samopreskrbni, da hrane ne bi uvažali in da bi uporabljali v pridelovanju hrane čim manj kemije, to se pravi umetnih gnojil in pa pesticidov ter insekticidov. Vemo, da te učinkovine, učinkujejo tudi na naše zdravje, na naše telo, lahko celo na genske spremembe. In kaj naj rečem? Tudi v načinu življenja v naših dneh. Mi smo samo še ljubiteljsko kmetijski in v naši občini, ki ima skupaj štiri tisoč štiristo prebivalcev in obsega deset vasi, je zaposlenih v industrijskem sektorju v okviru občine in pa tudi, če štejemo zraven, ostale zaposlitve, kot so osnovna šola, vrtec, elektrarna, industrijska cona, zaposlujemo sedemsto petdeset ljudi. Ostali, sposobni za delo, se vozijo na delo, se pravi, v Občino Jesenice, kjer imamo veliko staro železarno s tradicijo, in tam zaposluje skupno tisoč dvesto ljudi, ostali se vozijo v tudi do Ljubljane, Kranja, Bleda potem v Begunjah imamo Elan, tovarno smuči, vendar naj se pa vrnem k glavni panogi v naši dolini. To pa je bivša ali še, Železarna Jesenice, ki je obstajala do leta tisoč devetsto štiriindevetdeset, njena predhodnica v starih časih pa je bila Kranjska industrijska družba. To je bila delniška družba, katere lastniki so bili po večini, Nemci in pa Čehi. Tradicija pa sega še nazaj v sedemnajsto stoletje, ko so v naših krajih tudi v omenjeni dolini Završnice, topili rudo v majhnih plavžih. To so bili plavži, ki so v ob prebodu zmogli vsega komaj eno tono taline. In ta talina, je bila proizvedena iz rude, ki so jo kopali v pobočjih Stola in pa v pobočjih Golice. Se pravi, ruda je bila precej siromašna, mi je pravimo bobovec. To je, pravzaprav ena slabših kvalitet, železove rude, najboljše so hematit, te imajo Švedi, in Eisenerz recimo v Avstriji je bila cela gora. Potem imaš, razne limonite, siderite in mi smo v tem območju. Se pravi, no, vsebnost železa v tej rudi se je gibala samo dobrih trideset do štirideset procentov. Kot gorivo in za redukcijo mi vedno rabimo nekaj v povezavi z ogljikom, in ker v tem času še ni bilo koksa, to so derivati premogov, ki jih v našem koncu ni bilo in tudi tedanja tehnologija tega ni dovoljevala, smo izkoristili bukov gozd in smo te cepanice kuhali v oglje. In s tem je bila še dodatna panoga poleg železarstva drvarjenje in oglarjenje. In samo proizvodnjo železa so ustvarjali na ta način, da so nasuli plast izkopanega bobovca in ga prekrili s plastjo oglja. Seveda spodaj so to zadevo netili, ker bi rabili temperaturo blizu dva tisoč stopinj Celzija za uspešno taljenje, vendar teh temperatur s tem netivom niso dosegali, so si pa pomagali z naravnim vlekom in pa prisilnim vpihavanjem zraka. Nekako so uspeli staliti to surovo železo, nakar so ga, izvlekli po prebodu in ga začeli kovaško obdelovati. S tem so ga gostili in, mu dali določeno trdoto in prva taka orodja so bila kot kmečka orodja, se pravi, kladiva, srpi, vile, kose in tako naprej. Vendar ta orodja so vsebovala to zelo mehko železo. No, in na Jesenicah je pa, prišel, iz tujine, mlad inženir, pa pisal se je Panc, in on je v bistvu naredil svetovno, preobrazbo jekel, ker je uvedel legiranje z manganom. Mangan v jeklu pomeni, da ga utrjuje, mu da trdoto in poveča mehanske lastnosti. In ta feromangan so pričeli tudi pridelovati na Jesenicah, samo osnovo rudo za mangan pa so tedaj kopali v pobočju gor Begunjščica, to je nad Begunjami, in so celo naredili žičniške naprave, ker je že tehnološka doba prinesla prve napredke, se pravi mehanizacijo, in ta feromangan so uporabili v svojih plavžih na Jesenicah ter ga tudi izvažali. Na razstavi v Parizu je ta gospod Panc dobil tudi svetovno nagrado za inovacijo, manganovega jekla. Naj še povem o tradiciji železarstva, da je ob prihodu, okupacije, leta tisoč devetsto enainštirideset nemški okupator to našo tovarno koristil za svojo vojno industrijo in v bistvu je ljudi nagrajeval izjemno dobro, pripeljal še dodatno delovno silo in je, tehnološko pravzaprav od leta enainštirideset do petinštirideset železarna v bistvu še pridobivala na kvaliteti in na rasti. To je bila posledica te okupacije in vojne dobičkarske industrije nemškega rajha. Po drugi svetovni vojni seveda z novo Jugoslavijo je pa ta komunistični režim tudi za svoj obstoj in razmah potreboval železarsko industrijo in je bila železarska industrija na Jesenicah pravzaprav paradni konj jugoslovanske težke industrije. In se je zelo razširila in železarna je v najbolj produktivnih letih imela zaposlenih celo sedem tisoč ljudi. Danes naj povem, da jih Acroni ima tisoč dvesto do tisoč tristo zaposlenih. Vendar moramo vedeti nekaj. Takrat smo imeli dva ogromna plavža, ki sta bila preskrbovana z rudo iz Vareša in Ljubije, to sta rudnika v Bosni, in vso to rudo so vlakovne kompozicije tovorile iz Bosne na Jesenice, potem smo tovorili iz Bosne tudi koks, ker so bile, koksarne Lukovac, v tam v bližini teh rudnikov. Torej s seboj smo s to rudo privlekli tudi ogromno jalovine. Ta dva plavža sta bruhala jeklo neprestano vse dni in ure v letu. In proizvedla tudi ogromno stranskega produkta, to so žlindre. In te žlindre so potem naši vrli takratni, lastniki ali upravljalci, bi lahko rekli, saj so lagali, da so železarski objekti in vsa industrija last vseh. Smo uvozili na koncu Jesenic in odkladali v obliki deponije. In ta deponija je rasla od samih starih, Jesenic, to je stara Sava, do Javornika. Seveda današnji rod tega ne ve, jaz pa sem v svojih mladih letih kot študent tudi delal v takratnih obratih, in sicer v jeklarni, ki je sedaj ni več. Tam smo imeli, se pravi, dva plavža in pa šest Siemens-Martinovih peči. To si, so bile kopelne peči za rafinacijo plavžnega jekla z dodatki, legur. In pa z tudi že smo dodajali, skrep, se pravi to odpadno železo sekundarno, ki smo ga nabirali kot odpad po celi Jugoslaviji. tua, ta proizvodnja je bila za tiste čase seveda še aktualna, vendar pa ni bila primerljiva z današnjo tehnologijo elektro obločnih peči. Plavži so bili ugasnjeni nekje v letu tisoč devetsto triindevetdeset, seveda z, z osamosvojitvijo, naše, Slovenije in videli smo, da se prekinjajo tudi tokovi iz južnih držav, že prekinila jih je vojna. Takrat se je v Bosni razvnela njihova državljanska vojna in mi smo svojo novo industrijo in tudi osnovali smo kasneje družbo Acroni, dejansko odpeljali na svetovni trg, nismo bili več, zaprti v, kot je bil stari ta avtarktični trg Jugoslavije. pozabil sem omeniti, da ta železarska industrija bivše, SFRJ Jugoslavije je napajala potrebe največ vojne industrije, to se pravi industrije Jugoslovanske ljudske armade, tako imenovanje ljudske. Se pravi, za proizvodnjo, oklepne pločevine, ki so jo porabili za tanke, za razne samohodke, delali smo potem kvalitetno jeklo za prebojne krogle, protiletalski, se pravi, arzenal je, koristil naše jeklo, spojne člene gosenic so delali iz naših jekel in, mi sedaj delamo precej drugačne, asortimaje. Mi smo novo industrijo obrnili v izdelovanje visoko kvalitetnih jekel za potrebe naftne industrije, jedrske industrije celo, to so nejavni programi legirani s, precej, dragimi dodatki, titan, magnezij, redke zemlje celo dodajamo zlitinam, aluminij kot leguro ne samo kot dezoksidant, cirkon, in ti naši, artikli so znani zdaj, sedaj po celem svetu in lahko uspešno izvažamo tako v Ameriko, Rusijo, za naftno industrijo v Emirate, Avstralijo. Se pravi, mi pa surovine dobivamo sekundarne, to so, po domače bi rekli rena skrep. dobimo z ladijskimi prevozi v Luko Koper in potem z vlaki preko Ljubljane to pripeljemo na Jesenice.